Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, les forêts sont le poumon de l'humanité et de la planète. Notre avenir se joue en grande partie sur notre capacité à stopper les déforestations et les dégradations en cours, dont les conséquences écologiques sont un désastre.

C'est pourtant exactement ce que nous propose la stratégie européenne dont nous discutons ce jour. Derrière le flou des mots, se cache une politique qui ne dit pas son nom, parce qu'elle est en réalité inacceptable. On nous propose finalement de continuer comme avant, sans changer de logique. Depuis des années, nous regardons la forêt amazonienne mourir et nous n'avons pas de mots assez durs pour condamner la politique de Bolsonaro.

Nous abandonnons l'Amazonie aux orpailleurs légaux et illégaux et nous prévoyons d'ouvrir une centrale au fioul.

Il est temps de réaffirmer que les lois du profit ne sont pas au dessus de la nature. Il est temps d'envisager les forêts comme des communs naturels, des entités vivantes, des partenaires à protéger. Je vous appelle à voter pour l'amendement